Przede wszystkim po to, aby następna perspektywa, krótko mówiąc, była lepsza, bez luk, bez wad, aby sprawniej przebiegała.

Barbara Kudrycka mówiła o konieczności zwiększenia finansowania, poprawy istotności grantów. Jerzy Buzek powiedział między innymi, że trzeba wzmocnić obronność, tę obronność i to bezpieczeństwo, które uzależnione są od postępów nauki.